Ja, predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Spoštovani! Pred nami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Resnično verjamem, da se vsi poslanci, tako kot tudi vsi državljani, strinjamo, da je informatizacija, avtomatizacija in poenostavitev ter pohitritev postopkov v tem času nujna in temu ostajamo zavezani tudi v koalicijski pogodbi. Vendar pa je še vseeno bolj nujno, da k avtomatiziranim procesom, sploh v primeru, ko govorimo o avtomatičnem pridobivanju pravic iz javnih sredstev, kot so v tem primeru otroški dodatek, državne štipendije, znižano plačilo vrtca, subvencije za malice, subvencije za kosila, da v takih primerih postopamo še s posebno skrbnostjo. Gre namreč za najranljivejše skupine in skrb ter odgovorno ravnanje mora biti v takih primerih na vrhu prioritet vsake politike. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti je s prenovo na področju centrov za socialno delo želelo poenostaviti sistem tako, da bi se uvedel informativni izračun. Res je bila že decembra dva tisoč sedemnajst sprejeta novela ZPU UJSG, ki bi se za mesečne informativne izračune začela uporabljati s prvim januarjem dva tisoč devetnajst, za masovne avtomatične informativne izračune pa s prvim septembrom dva tisoč devetnajst. Ministrstvo je na podlagi pregleda trenutnega stanja ugotovilo, da tega na presečne datume ni možno izpeljati. Sistem namreč pridobiva podatke iz kar osemintridesetih virov in več kot očitno je, da je bila datumska napoved dobronamerna, vendar pa, kot izkazuje realno stanje, očitno preveč optimistična. Ker avtomatizacija ni zagotovljena, je Vlada Republike Slovenije v zakonodajni postopek vložila novelo zakona, s katero se predlaga umik masovnega avtomatičnega informativnega izračuna za letne pravice in nadomestitev z mehkim prehodom v uvedbo mesečnega preverjanja izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje letnih pravic s strani centra za socialno delo po uradni dolžnosti. Torej osnovni cilj razbremenitve strank ostaja dosežen, saj bodo pristojni organi izdajali odločbe po uradni dolžnosti. Na področju socialne zakonodaje se na žalost pogosto srečujemo z nedelujočimi informacijskimi sistemi ter dolgotrajnimi postopki pred uradnimi organi. Pri tem smo državljani oziroma državljanke praviloma nemočni in lahko le čakamo na odločitev pristojnega organa. Namreč znani so primeri, ko mladi čakajo na svoje odločbe za štipendije tudi po pol leta. Slednje se nam vsekakor zdi nedopustno in država mora ukrepati, da prepreči takšne situacije. V poslanski skupini Liste Marjana Šarca smo in ostajamo zagovorniki, da je birokratizacije, poenostavitve postopkov ter razbremenitve delovanja socialnih delavk v smeri več terena in manj papirologije. Kljub temu pa z visoko stopnjo razumevanja sprejemamo povsem objektivne razloge, ki so pripeljali do tega, da avtomatizacije ni mogoče povsem uveljaviti v skladu s sprejeto novelo. V poslanski skupini Liste Marjana Šarca ocenjujemo, da je predlog zakona potrebno sprejeti, saj bi v primeru nesprejetja za državljane nastala velika škoda. Povzročil oziroma nastal bi lahko kolaps in zavlekli bi še tako že tako dolge postopke pridobivanja pravic iz javnih sredstev. Zato bomo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v naši poslanski skupini podprli. Hvala.